Hvala. Ja, s tem se pa ne morem strinjati, in to ste tudi sami dokazali, ne, na podlagi ocenjevanja preteklega dela, ocenjevanja preteklega mandata ste - kakor smo iz, medijev lahko izvedeli - ne nazadnje odločili, da Irena Majcen ne more biti ponovno ministrica ne za okolje ne bodisi za kmetijstvo, ne. To se pravi, da ste že, v aktualnem mandatu, na podlagi dela, ki ste ga ocenili nekako za nazaj, odločali o posameznikih. Ne vem, zakaj se ne morete odločiti oziroma ne želite in ste tako selektivni, ko pa gre za državno sekretarko v vašem kabinetu, doktorico Anjo Kopač Mrak. Seveda je nastala škoda, ki bo na neki način povrnjena. Verjetno ne tistim, ki so, glede na to, koliko so dobili, bodisi štipendij bodisi, otroškega dodatka v preteklem letu, na podlagi tega načrtovali svoje izdatke v zadnjih mesecih leta, tudi zdaj, januarja, februarja, tem se ne bo moralo povrniti, ne ... Verjetno ne pričakujemo, da bo Anja Kopač Mrak to povrnila, ampak neko objektivno odgovornost bi pa vendarle lahko, lahko sprejela, glede na to, da je bilo opozorjeno, kaj se bo zgodilo, če se bo hitelo ravno v tem času, v neko, v neko reorganizacijo tega sistema. Ampak po eni strani razumem, če greste na Erar in vpišete Futura ali pa Pristop, boste videli, da je bilo v zadnjem letu pred volitvami na sto tisoče evrov nakazanih tema dvema piar agencijama, z Ministrstva za kmetijstvo Futuri, z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa Pristopu, ne, in verjamem, da bomo tudi v komisiji, katere kadrovsko sestavo bomo potrjevali na tej seji, to zadevo pregledali - ali gre morda za financiranje kampanje politične stranke, v tem primeru Socialnih demokratov? In to, gospod premier, sem vas vprašal, koliko denarja je šlo za reorganizacijo, predvsem pa, koliko za aktivno promocijo v javnosti. Ne ... Tukaj imamo tudi projekt, mislim, da se imenuje, "socialna aktivacija", tik pred volitvami parlamentarnimi. Takšnih ukrepov se ne sprejema tako hitro, predvsem ne ob vseh opozorilih, ampak očitno je tukaj zadaj neka, neka širša zgodba, ki jo bo treba preveriti. In, upam, da vendarle boste sledili temu, kar ste zapisali v koalicijsko pogodbo, in da ne bomo v prihodnjih mesecih, ko bo zopet prišlo do kaj takšnega, priča temu, da bo minister vaše vlade prišel, v parlament z zakonom, kjer bo iz zakona črtal, recimo avtomatsko, avtomatsko reševanje teh vlog na podlagi nekega informacijskega sistema. Zaradi vsega navedenega, gospod predsednik državnega zbora, predlagam, da poslanke in poslanci v skladu s poslovnikom opravimo razpravo o odgovoru predsednika vlade na moje poslansko vprašanje.